Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit trebuie limitată. Prin informațiile pe care le oferă, agențiile de rating de credit îndeplinesc un rol important pe piețele financiare. Cu toate acestea, ele nu oferă caracteristici ale unui titlu, cum ar fi riscul de lichiditate sau volatilitatea prețului. De aceea, informațiile oferite de ele nu ar trebui privite ca fiind singurele criterii de evaluare a riscului de credit. Cred că, dacă actorii de pe piețele financiare vor evalua opiniile emise de agențiile de rating de credit înainte de a lua anumite decizii, rata eșecurilor de pe piețe va scădea considerabil. O încredere echilibrată în ratingurile de credit va contribui la o protejare mai eficientă a investitorilor și a piețelor financiare europene și va scădea riscul de practici neloiale.